Creo que ya he dicho en mi intervención bastante claro que la Unión Europea y las potencias industrializadas deben asumir el compromiso de poner fin al negocio de las patentes y permitir la producción de medicamentos a precios y a costes asequibles.